To, že dnes debatujeme o situácii mladých ľudí v Európskej únii znamená aj to, že táto situácia nie je úplne šťastná, a samozrejme, že Európsky parlament zaujíma to, ako to riešiť.

Mladí ľudia a generácia mladých ľudí v EÚ dnes je tá najviac vzdelaná v celej histórii trvania Európskej únie a celkovo Európy, ale takisto je to tá, ktorá má najväčšiu mieru nezamestnanosti a najmenšie šance na trhu práce.

Určite veľmi veľká časť týchto mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, má veľmi veľký problém s tým, že vyštudovali alebo získali nejaké vzdelanie, ktoré samozrejme nekorešponduje s potrebami trhu práce alebo s tými možnosťami, ktoré sú, a preto im potrebujeme zabezpečiť ďalšie dovzdelávanie, a preto je veľmi dôležité to, čo spomínal aj pán komisár Andor, a som veľmi rada, že prezentoval návrh mládežníckej garancie, ktorý my ako socialisti od začiatku podporujeme, ktorý naozaj prináša týmto mladým ľuďom nové možnosti a to je práve tá možnosť dovzdelávania alebo vytvárania nových pracovných miest pre týchto mladých ľudí. Takisto treba rozmýšľať nad tým v EÚ, ako zreformovať vzdelávanie, aby sa nám nestávalo to, čo dnes, že naozaj zručnosti, ktoré mladí ľudia vo vzdelaní získajú, nie sú tie korešpondujúce s trhom práce, a preto treba hovoriť o tom, aké zručnosti by mali mať, či už sú to zručnosti v oblasti informačných technológií, takisto keďže EÚ je viacjazyčná

Takisto veľmi dôležité je hovoriť o tom, ako títo mladí ľudia majú možnosť vstúpiť na trh práce, a to prostredníctvom stáží, pri ktorých sa samozrejme musíme zastaviť a porozmýšľať nad ich kvalitou, pretože veľakrát sa stáva, že naozaj mladí ľudia dostanú možnosť ísť na nejakú stáž, ale podmienky, ktoré počas tejto stáže majú, nie sú naozaj zodpovedné. Možno len tak veľmi v skratke, určite je to väčšia podpora našich programov, ako je Erasmus plus budúci program v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kde potrebujeme naozaj